Autorzy omawianej rezolucji słusznie zauważają, iż kryzys gospodarczy był niezwykłym wyzwaniem dla unijnej polityki konkurencji. Interesy narodowe i polityczne niejednokrotnie zwyciężały nie tylko nad regułami wolnego rynku, ale również nad zdrowym rozsądkiem. Wielki kryzys gospodarczy, którego skutki jeszcze do dnia dzisiejszego są odczuwane w krajach europejskich w znacznym stopniu zdeterminował politykę konkurencji w 2009 roku. Był to okres stosowania mechanizmów i instrumentów, których głównym celem była pomoc zagrożonym instytucjom finansowym czy niektórym dużym przedsiębiorstwom, a nie zachowanie reguł gospodarki rynkowej. To zachowanie najdotkliwsze było dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dlatego należy wezwać Komisję do sporządzenia wiarygodnych analiz pokazujących wpływ środków pomocowych na gospodarkę. Pozwoli to nie tylko ocenić podjęte działania, ale również umożliwi szybką i skuteczną reakcję na podobne zagrożenia w przyszłości.